Proszę Państwa, wszystkich nas dotyczy ten trzeci program Unii na rzecz zdrowia wszystkich obywateli, albo bezpośrednio, albo pośrednio poprzez problemy w rodzinach czy starszych członków rodzin. Budżet może nie jest wielki, ale jest taki, o którym możemy mówić, że będziemy mogli działać na rzecz innowacji, że możemy mówić, że będziemy działać na rzecz poprawy stanu zdrowotnego naszego społeczeństwa, na rzecz stabilności opieki zdrowotnej w naszych państwach. Więc jest on bardzo ważny. Dodatkowo można go uzupełnić funduszami strukturalnymi i funduszami w ramowym programie badań i innowacji.

takie jak choroba Alzheimera czy demencja. I na to też musimy zwrócić uwagę. Ważne jest też kształcenie odpowiedniej kadry.

Jeszcze ważniejsza od tego jest edukacja, edukacja od najmłodszych lat, żebyśmy mieli zdrowy styl życia, się prawidłowo odżywiali, żeby nie było chorób, które wcale nie wynikają z procesu starzenia się społeczeństwa, ale ze złego stylu życia. Więc na to musimy zwrócić uwagę i nie żałować pieniędzy na to, żeby edukować